Señora Presidenta, hemos apoyado el informe de la señora Riikka Pakarinen porque nos parece que el aumento de fondos, especialmente en los temas de cooperación transnacional, transregional y transfronteriza, es especialmente importante en estos momentos para Europa.

No se ha eliminado este límite y, por tanto, las Islas Baleares y muchas otras islas quedan fuera de estos fondos de cooperación transfronteriza.